Frau Präsidentin! CETA steht nun vor der Abstimmung. Das Ergebnis scheint leider schon festzustehen. Warum auch wäre sonst der kanadische Premierminister bereits heute in der Tagesordnung verankert? Und letztlich bleiben unsere Kritikpunkte nach wie vor im Vertragstext enthalten, wie zum Beispiel Schiedsgerichte als Paralleljustiz, wie die sogenannten durch welche unsere nationalen parlamentarischen Meinungsbildungen ausgehöhlt werden, wie die Abschaffung des Vorsorgeprinzips, wodurch der Verbraucherschutz in Europa geschädigt wird, und wie die enormen Importkontingente zu Niedrigpreisen, die unsere Landwirtschaft zerstören werden. Ich sage klar und deutlich Ja zum Handel, aber Nein zum Abbau von nationalstaatlichen parlamentarischen Kompetenzen, Nein zur Umgehung der demokratischen Gerichtsbarkeit und Nein zur Entmündigung der Bürger in Europa. CETA ist und bleibt ein trojanisches Pferd, das die europäischen Werte gefährden und dramatisch verletzen wird.